Aj keď rozumiem prístupu pani poslankyne Cornelissen, že pri hodnotení postavenia žien a dodržiavaní ich práv v balkánskych krajinách nechce poukazovať na zistené nedostatky, predsa len nemôžem prehliadnuť rozdielnosť medzi konštatovaniami z

Konštatovali sme tiež znepokojenie nad vysokou mierou neukončeného vzdelania dievčat v Kosove, ako aj na nedostatočné zastúpenie žien v kľúčových sektoroch spoločnosti. Možno by preto bolo dobré, keby obsah dokumentov, v ktorých hodnotíme tú istú problematiku, v tej istej krajine, prakticky v tom istom čase, čo najviac korešpondoval.